Je li to logika referenduma?

Ako ne vrijedi, ostaje nam samo top, ostaje nam samo da navalimo jedni na druge.

Ne dozvoljava se redefiniranje odnosa, ne dozvoljava se redefiniranje politika.